Veš, da, jaz tudi, taka stvar me pa res razveseli, če kaj takega čuješ. Da se tako dolgo muči, pol pa mu te ... Ja. Pa saj veš, da je. Ja. Sploh ko je tak, ko je. Ja. Kdo, Zvonka? Ja. pa ji je po telefonu povedal? Ni mogel čakati, da bi do nje prišel, jeli? Ja, ja, pa pripravila, pol pa niso vedele, za kaj se gre. Tako da zdaj bo pa te imela Zvonka. Ka to se pač ne meni, da bi Gregor prišel domov? Ja, gor si je zdaj stanovanje zrihtal, po pa ... veš, kako je, če si ti bolj želiš v malo večjem kraju, tule v res nič nimamo. Jeli? Pa ja, pa vse si vezan, tam pa le, ko so malo večji otroci lahko sami grejo, pa peške lahko greš. Tu pa moraš vse, vse, vse, če glih ... Bi dedija pa babico imela čisto blizu, samo po moje njej to tako ni problem, ker ima svojo imamo, tudi če slučajno kaj rabi, ne. Kar skočita gorta. Ja, ja. Potem bo pa, potem bo pa že, že Zvonkica srečna bolj, jeli? Pa veš da, zdaj se je po mojem tudi, sta se Davor pa Jasmina ji smilila, ko je vedela, da Gregor pa Petra imata, onadva sta pa tudi ga rada crkljala pa sama bi rada imela, pa ne moreš imeti, te še je pol tako hujše, jeli? Ja. Zlaufalo. Pa saj ponavadi še je, jeli, vsakemu pol vse, samo včasih kaj se zagosti, ja, pa moraš ... Ja. Že moralo. Ja, ja. Ja, ja, jaz tudi tako pravim, ja. Ja. Glej, je že moralo tako biti, ja, pa pol ni tako hudo, samo tiste hude trenutke moraš te prestati, jeli? Saj pol pa nekod zlaufa, pa vedno se še pol normalizirajo, jeli, vse? Ja. Da je prav tako, mora biti, ja. Zdaj pa čisto po resnici povej, ka meni paše toto za gostjo ali ne? Čisto vse mi moraš povedati. Saj Tina je tudi rekla, malo mi je velika tule notri, jeli? Pol pa ko je še dolga, jeli? pa mi paše? Top, ja, tako, ja, si bom kupila v Zari, ja, takega finega bolj, ja. Ja, ja. Saj v srebrno po mojem bi pasalo. Ja, ja, saj vem, ja, ja ja. Kratka je, pa ozka. Nekaj takega, tako ko imam ono, veš, tisto, ko sem imela za Blaževega maturantskega, se spomniš? Črno obleko, tako, taka ozka, jeli? Tako, kot je tista. Ja, ja. Ja, ja. Samo da tista je ozka čisto, ja, mi. Ja. Nekaj zraven, ja. Ja, saj je. Saj vem, ja, da ne tako, da ne bi mogla ... Ja, ja. Ja, ja. Samo če bi bilo tako malo bolj debelo, ne čisto tanko, veš. Ne bi čisto pol. Veš. Ja. Ja, zelenkasto, ja. Ja. Za jakno, ja. morala bi iti te pa zraven nje s kiklo pa pogledati, kako blago je, jeli? Ja, saj vem, ja. Te pa te pol ful veliko pride, petdeset evrov pa še več, jeli? Saj, ja. Ja, ja. Ja, ja, saj vem, ja. Ja, ja. Ja. Veš de, ja. Ja. Če glih imaš včasih pa srečo, poslušaj. Prejle mi je Tina pokazala, dopoldne menda, katero obleko je ona videla gor, ko so pač eni objavili sliko od poroke, ne, pa njim je bila družica ali ka, je bila te, ali priča, da je imela toto obleko, ko je ona videla kako bi imela narejene tote volančke, tako ko ima zdaj, veš, samo da je puder roza bolj barve, malo bolj temno, no, roza. In veš ka? In pol vmes ni našla tote obleke, ko je hotela meni pokazati, zdaj jo je pa našla in veš, kaj je ugotovila? Da je čisto čisto ista, ko si jo je ona zdaj kupila. Pa to ne moreš verjeti. Čisto glihno si je kupila, samo da ima druge barve. Toto obleko je videla, ko jo je ena imela na poroki, pa ji je bila tako ful všeč, da tako bi imela, ne. In zdaj si je isto kupila, brez da bi bila točno vedela, da je ista. Pas, vse isto, čisto, čisto, čisto. Če smo jo gledale pol, sam barva druga. Ke ni to hecno, Ona pa tako iskala, pa gor po telefonu gledala, katera, katera bi bila taka lepa iz, pol je rekla, pol, ko sem jaz rekla, gremo v Bistrico v tote šit, ko je rekla, da ne bi veliko zanjo dala, ne. je rekla, danes mi je rekla: "Veš, jaz sem ti še pa mislila reči, da naj bi šla v Bistrico v te trgovine, ko so take." Ja. Je rekla, jaz sem še pa mislila reči, da ne bi šle. Je rekla: "Samo, kako je ona baba toto obleko ven potegnila, jaz sem si kar mislila, da, da, tu, tu, da pa toto moram imeti, ne." Pol pa še sploh, ko je cene pogledala, ta trideset, one pa. Če jih tako enih pet oblek nadevala, ne. Saj dobro, ena je tudi bila kar fejst lepa, samo mi je bila ful prevelika. Pa to mi ni bilo všeč, ko je tu imela tako na rame, veš, tako fejst odprto. Tisto mi ni bilo tako všeč, drugače je bila pa zelo lepa. Ne, ne pol več isto. Ne. Ne. Ja, ja. Ja, ja. Ne, tu zgoraj mi je niso nič, ne, samo tule so mi jo malo vzeli. Ne, ni več isto, ne, ne. Mora na novo zrezati, ja. Za toto. Ja, ja. Ni pol isto več, ne. Črno, na črno pa sploh nisem poštudirala, misliš, da bi mi pasalo črno? majico tudi črno ali majico belo pa pol črno jakno? Ja, ja. Ja, nič, glej, bo treba te noter dati v vrečko pa skočiti te v Maribor pa pogledati. Kako je, ja. So veliki vsi, ja. Ja. Jedno k drugemu, obroki pa so, ja. Se pozna, če je skozi doma, ja. Se več poje, jeli? Ja, ja. Saj vem, ja. Samo drugače je, ja. Ja, ja. Veš da. Ja, saj, ja. Saj je čisto drugače, če malo greš kam. Ja. Saj. Ja, ja. Ja. Ja, saj ja, saj ne moreš pomagati, ja. Veš da. Pa če rada greš na bicikel, veš da. Ja, saj, ja. Glej, jaz tudi sama grem na Bovč, če ne dobim enega drugega, da bi šel zraven, sicer zdaj tudi vikend nisem, saj sem prejšnji keden trikrat bila. Potem pa glih, ni bilo Tini glih za iti pa nisva šli, ne. Šli smo malo tule okoli, hotela je k Olgi iti, ker je imela ... pa tako so spali vsi, tako da smo pol te okoli Partovec šli, po pa naj je Ivica zahvatila pa njen. Pa sva šla na električarja, avto veš da, na elektriko, Ivicin. Ivicin. Ja. Pol smo pa tam malo bile pri Bečanih pa smo tule sem šle, pol okoli pa je tako minilo dve uri, veš. Tam smo malo sedele v Partovci ob vodi, do pa gor smo šli, Tini se je zluštalo na Pouharje iti, smo Marjana nahecale, naj gre gobe iskat pa smo jih našli, veš. Krauše, lisičke. Saj vem. Pa uboga je zdaj, ko se jaz bolj s Tino ukvarjam, saj vem, jaz ne morem pomagati, glej. Ka naj, saj vem. Ja, ja. Saj vem, da je fejst tako, ja. Pa zdaj tako v petek imava psihiatra, veš. Z mamo. Ja, moram zdaj za napotnico klicati pol v ponedeljek pa gre kri dati. Prvega desetega ima pa komisijo tam v Celju ona. Za postrežnino. Ja. Potem pa tako moram še covid izvid zraven prinesti, če imam katerega novega, te pa glih fajn zdaj prav greva, ne. Da še bom imela toti izvid zraven. Saj nič, glej, povedala bom tam. Pa saj veš, kako je zdaj to, ko bomo šle k psihiatru. Saj nič ne bojo, glej, ona tako ma tablete, kake ima, ta je bolj ko ne neka podpora. Pa tako pravzaprav še ne toliko zanjo, ona tako je, kako je, se mi zdi. Za mene bolj kot ne. Ker je itak mi te meni tudi dala telefonsko, če bom kaj rabila, ne. Itak da mama jih ne pokliče. Tako da, glej, jaz ne vem, pač kako je, je, saj ne moreš pomagati, saj tisto jo porihtam pa za jesti dam pa tako, samo zdaj pač tek, ker drug še jo malo gleda, saj jaz zmeraj rečem, glej, mama jaz grem zdaj v trgovino, jaz grem te, saj bo Blaž tam ali pa Nik je tudi doma, saj ji rečem zmeraj, da je ne kar sama pustim pa kar grem, da pol ne bi vedela, ki ko ke. Samo če že pol ne ve, ja saj včasih, glej, ali se umije ali se naje ali pa kaj, kam že zdaj jaz moram iti, ka, kam grem jaz zdaj? Veš. Ne ve, ali bi v sobo ali tu, potem pa pravim, ja pa saj si lahko tu zraven nas, veš. Jaz ponavadi, ko vprašam, ne nikoli rečem, pojdi te v sobo, zmeraj saj si lahko tukaj, če ti pa ne, pač pojdi te, ne. Zato si mislim, glej, da če smo mi tu, ne, se daj tam za mizo pa nas posluša zraven, da ni kar sama tam v sobi. Pa ka te, če pol kaj tebi narobe reče, ko ne prav čuje ali pa kaj, glej, tako veš, ja. Ja. Ja, ja. Glej, pa ji rečem: "Ja, pa sedi malo tukaj pa nas poslušaj pa boš, saj ne smo tudi rekle, če gre zraven, da gremo gor tule po cesti, da bomo vse tri šle lepo počasi." Ja. Je pa ... Je pa rekla Tina, naj se te sem jo pa peljala zraven. Te je pa šla. Jo. Če jo je Anita klicala, pa sem, pa sem rekla: "Ja, te bom pa mamo zraven vzela." Pa sem rekla: "Mama greva malo k Olgi, hit se obleči bova , bomo z avtom se malo gor ta ." Tu je ji je pa fajn zdelo, da je šla. Danes se pa ... sem, je pol Tina rekla: "Sem, še jaz gobe trebila, ka jaz imamo zrihtam?" Sem rekla: "Ja, pojdi, ji reči pa te," sem rekla, "saj ima lahko firtoh," sem rekla, "šuhe samo ene druge gor daj." Pa je šla, te pa je rekla pa ni hotela, je rekla, da ne gre. Sem rekla: "Pa te ja greš, ." Sem rekla: "Pa, te ja greš zraven," sem rekla, "če ti je doma dolgcajt pa si nimaš kaj , ti bo malo bolj kratko." ne grem." Saj veš, včasih že tudi skoraj v kuhinjo ni hotela priti, ko je prišla Olga. Pač ke glih kako jo pikne. Mislila sem ... Ja, ja. Ja, ja. Jaz sem pač mislila, da bi ji malo prej minilo, ko ji včasih tako dolgcajt pa ne ve, kaj bi pa, saj nič hudega, pa tudi če kako besedo ali pa kaj reče gor zraven, veliko se tako ponavadi ne meni, malo, tako, jeli? Po še pa nazadnje zaradi korone nič ne bo, Rimarca se potem tudi ženi. Rimarca, od Saške prijateljica, mislim deti. Ja, menda tam dal, mi je to rekel. Nekdo mi je rekel. Teži je menda, ja, ni ta menda zdaj, ko sva bile gor, rekla: "Veš, ona Rimarca se ženi." Da ima Saška zdaj neke pa ne vem ka vse, ja. Te že je. Ja, trikega, ja. Ja, to bi hitro zdaj minilo. Saj vabilo nam je kar po pošti poslala, veš, ko je tako že prej povedala vsem, jeli. Marjanu ni čisto nič za iti. Saj bo ta korona, saj bodo odpovedali, pa jaz bom zdaj tja hodil, pol bojo pa oni Ljubljančani prišli, žlahta, pa bojo me okužili pa pa bom jaz pol okužen, a veš, ka vse skupaj spravlja. Pa naj to glih že tisto glavno, saj veš. Zaradi ostalih, . Te stvari zdaj pa mu res čisto čisto čisto nič mu ni za iti, saj jaz mu čisto verjamem. Saj jaz tudi, če bi me zdaj takole vprašal, bi rekla tako ne rekla, veš. Pa kaj jaz vem, ne moremo, ne moremo zdaj, če je strci ožjo, ne moreš reči, da sploh ne greš, ne. Veš, kako je tečna. Pa veš da, saj študira, zakaj ne pa ka ne pa ... Veš da ... Ja, saj ja, večina, no, nismo šli k Denisu na trideset let pa Nataši ne na trideset. Ja, pa saj nas ne zdaj več na take vabijo vse, veš. Ker imajo sami tudi kaj, ne nas vseh. Smo celi srečni, čuj, samo da nas ne , drugače je tako brezvezno, mislim, tečno je, če imajo tako nonstop nenka. Si kar nekaj izmišljujejo. Ja, saj, ja. Si nekaj zmislijo, samo da je fešta. zdaj je Miha bil tako ubogi, baje je bil v bolnici. Je imel tako neko odpoved ledvic, veš. Ja. Pa itak saj veš, ko je raka imel on pa so mu vzeli debelo črevo ven, bi zdaj moral ful dieto imeti pa to, on ga pa ful serje. Saj veš. Ni diete, ne, pa je, pol je pa tako ubogi, tako da živeti ne more. Groza je, kako se dogaja, ja. Ja, ja. Tako da ja, da se menijo, Rajko, no, je Marjanu pravil, da naj za druge . Otroke ... Ja, zdaj, ke gre tja delat, to gre tako, tako . Da samo toliko še ... Ko je pa z otroci tisto, pa je v redu, ne. Ja. Ja, ja, svoja dva, ja. Pet menda. Ja, mislim da. Ne, ne štiri menda, štiri. Ker Jaša je eno leto starejši pa Jaša od Nataše še ne hodi, menda gre drugo leto. Mislim zdaj da drugo leto, tako da onadva sta pa eno leto za njim. Ja štiri bosta po mojem, ja. Ja, ja, saj mi smo jih tudi večkrat, ja. Ja, ja, že dvakrat zdaj, ja, smo se srečali. Ja, Nataša tudi kar ja, vem, ko je šla s te Bezine, ej, da za sebe, veš, kako je čisto drugače, ko pa prej v toti Bezini, e, beži, ni, ni glih najboljše menda, no, Ja, družijo se preveč, to ja moraš biti bolj s svojo družino pa s svojimi domačimi, ne pa kar z, s celo žlahto skupaj cele dneve, drugače pa tako na šihtu pa pa, ko Marjan na šiht hodi. Ne ta velja, meni se zdi, da na en cajt gre, pol pa slej ko prej nekaj pride, no. Mora biti družna bolj za sebe pa, ja, moraš biti s svojimi, ne pa kar z drugimi pa ker . Jaz gledam takole nekateri ker tiste pa imajo prijatelje pa kar s totimi prijatelji pa onimi prijatelji. Pa kako te ta vraga sfolgajo? A ni res? Da se kar družijo pa šiht pa pa ja fan se malo umiri doma. Mislim jaz, ko ne na šiht hodim pa mi paše, da, da nimam kar nekoga. Toliko koliko se s teboj ... Ja, pa saj to je v redu. Pa saj to je v redu, ta za sebe delaš. K nam. Ja. Jaz tudi, k vam. Pa saj jaz ... Saj jaz tudi. Ja, saj ja. Pa saj ... Pa saj, če se je fajn malo doma dol usesti pa biti s svojimi, ne pa ... Ker, saj pravim, jaz tudi, koliko k tebi grem pa, te vsake kvatre, ko me Anita pokliče, k Olgici te zdaj, pa tudi zdaj že ful dolgo nisem bila, zdaj pred totim četrtkom, že ene tri kedne nazaj, nazadnje jo Rok je dol pripeljal. Ko sem pol študirala, saj sem že študirala, zdaj že dolgo nisem bila pa beži, če ... Saj veš, se toliko stvari dogaja, da tako ... sem še kdaj šla, glej, niti nisem nameravala, pol pa če me je poklicala, sem pa mislila, te pa kar takoj zdajle grem, še nisem imela južine za kuhati, pol ure te pa imamo, pobasala pa sem šla, Ja. Aja bi on bil šel, ti pa nisi hotela? Ja, ja. Veš da. Ja, tako veš, kako izgleda, Na sprehod, ja. Ja, poleti pa na bicikel, jeli, pol pa že zmanjka, ja. Ja, pa saj je glih tako, boš pa pol malo več, glej. Ja. Saj jaz tudi zdaj, včasih kak keden grem dvakrat, trikrat tule okoli še na sprehod, včasih pa tudi samo enkrat ali pa kaj, glej, glih kako kdaj pa kaj, samo da te pa te še grem, glej, se mi zdi, ne. Da nenazadnje sploh nič ne bi. Na Boč pa tudi kdaj pač grem, grem. Ja, ja. Meni je fajn zdaj, če kje tako hodim, da še malo zraven. Kakih dvajset metrov, ne daleč. Pol pa spet grem, pa spet, ja. Če grem sama tule, ne vedno. Včasih malo lavfam tudi vmes. Vedno ne, kako je kdaj, ja. Ja, ja. Tako ti je fajn pasalo? Ka imaš števec gor? Ja, ja, da si malo bolj, jeli? ja, ja. Kako dolgo pa drugače hodiš? To sem ti pravila, ko sem Jožka pa Martino srečala na Boči. Ko sta rekla, da vsako nedeljo, pa sem ti povedala v kakem cajtu gor prideta? Martina je rekla, da ima najboljši cajt enainpetdeset minut, ja, jaz imam najboljšega sedeminpetdeset, samo enkrat sem prišla pod uro gor, pa enkrat točno uro, drugače pa uro tri minute, največkrat pa tako uro pet minut, uro šest, uro deset. ona pa zdaj hodi, je rekla, zdaj sem se pa malo zredila, no, pa saj tisto je bil najboljši cajt, v glavnem zdaj tam sedeminpetdeset, oseminpetdeset minut hodi gorta. Z Jožkom. Vedno gresta skupaj, ne, samo včasih še drugi grejo zraven. Ja, sedem let je rekla menda od tega, ko je on raka imel po mojem, veš. Od te ven po mojem hodita, so verjetno mu rekli ali pa kaj, veš. Saj to pa že bo nekaj takega, jeli? Ja, če tota leta tako hitro minejo, ja. Ja, dobra je, opasna, veš. Suha je pa velika je pa tudi, kaj misliš, da ne to šteje, če imaš malo daljše noge, Ja. Ja, saj tako ko pri nas, ja, zdaj Tina. Ja, saj Marjan tudi . Ja. ja. Veš da. Tisto, veš, da je normalno, tisto, kar je med onima dvema. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, saj jaz tudi Marjana, te pa pravi, saj jaz gor na Bouči jaz nisem nič , Ja, ja. Ja, ja. Ja, saj Marjan tule je pa je koliko zdaj, ja, vem, kak mesec , je pa šel eno nedeljo tule okoli . Smo tako dolgo nahecale, da je šel zraven, pa saj mu je bilo fajn, veš, pol, ko je šel. Ja, ja. Ja, ja. Ja ja, ne, ja. Ja, ja, tako strašno, da bo, ja. Ja, ja. Veš, katero sem zdajle srečala v Portovci, ko smo bili tam pri koči, sta prišli, Adamova Darja, od Gelce hčerka. Adamova, tule gor, veš? Ko je Gelca. Od Maksa pa Branka sestra, Gelca. Se spomniš Adamove Gelce? Ko je . Ja, ja. Hčerka Darja. Ja. Hčerka Darja je pa taka črna, samo mila. Ja. Ne, ne. Take črne lase. Je pa zdajle prišla pa ena taka, hčerko je malo zraven, velika je že hčerka. Pa se mi je zdela tako znana pa se mi je tako napol smejala pa sem rekla: "Ko si ti Darja?" Pa je rekla: "Ja," je rekla, "veš, saj jaz tudi nisem bila čisto ziher, če si ali nisi, ne." Te pa imajo že zdaj kar en cajt baje, smo se pol malo menile, so oni šli naprej, sem pol lavfala za njimi. hišo na Vrhulah, že štirinajst let bojo tam živijo, na Vrhulah. Ja. pa sta se ... Ja, ja, tam so. Pa so se baj z hčerko v Plotnico na gmajno, tam pri lovskem domu zapeljale, zdaj sta pa peš dol v Portovec prišli. Pa ja ... Na sprehod, ne. Pol bosta pa gor nazaj šle, ja, ja. Za moža pa ta pa nisem nič spraševala, samo rekla je, da je v Mariboru v službi, pa da kako ji kedni minejo, pa da je mama bila zdaj na operaciji na jetrih. Pa da zdaj je kar v redu, samo nekaj tako je malo nekaj, še jamra, da ne ve, kako bo, ne vem. Ne sprašujem. veš da, ja, to je kot naša mama, misliš da ni, Oziroma ... Kaj te starejša ona ali sta tudi ta dva? Tam okoli sedemdeset po mojem, jeli? Ali pa kaj čez. Samo če se nam že zdaj sedemdeset meni se še ne tako strašno stari zdijo, Ja. Ja, Darja je malo mlajša od mene. Samo ko tako ne veš, katera jo je imela, jeli? Ja, saj ja. Ja, tako da ja. Ja, Darja je tako tako po potezah, špičast nos, pa tako sem jo spoznala. Se mi je zdelo, da bi naj bila. Ja, ja. Ja, ja. Tako, ja, ko si ne bi mislil, da je tem. Ja, ja. Ja, ja. Ja, saj, ja. Ja, včasih res, tako ko jaz na Bouči tudi včasih takega srečam, ko si sploh ... Ne , ti jo ono dohtarico, da ona te, pa veš kolikokrat sem zdaj ful redno hodi, po mojem skoraj vsak keden gre, veš. Z možem, ja, pa včasih ne, enkrat sem še videla eno deklino, menda hčerka ali kaj, je bila zraven. Tako da, ja. Ja, hodita. Ja. Daj nehaj. Čuj, kaj to je, ta, ki ima takole rouse, brez čelade se vozi? Ja, ja, če sem ga večkrat že srečala. Ja, ja, ja, ja. Brez čelade je. Ja, Ja. Ja. da Ljubo tako študira? Ja, saj to je fajn. Ja, saj, ja. Ja, saj, ja. Ja.